Ich möchte dem libyschen Volk meinen großen Respekt aussprechen für den Mut zu dieser Revolution. Worum geht es jetzt? Es geht erstens darum, demokratische Strukturen aufzubauen. Zweitens geht es darum, den wirtschaftlichen Aufbau zu realisieren. Drittens geht es vor allem darum, dass wir dort ein politisches Klima der gegenseitigen Achtung und der Toleranz etablieren, damit nicht eine Diktatur durch ein neues System der Unfreiheit und der Intoleranz ersetzt wird.